dögum síðan og síðan til nefndar aftur milli annars og þriðju umræðu í framhaldi af umræðum hér og óskum einstakra þingmanna þar um frumvarpið tekur ekki breytingum milli annars og þriðju umræðu það gerir í grófum dráttum ráð fyrir því að laun forsætisráðherra verði það viðmið sem haft verið við ákvörðun um heilsdags dagvinnulaun forstöðumanna ríkisfyrirtækja og stofnana það er óbreytt þar er sett það meginviðmið sem áður hefur verið fjallað um þó að þetta sé sett sem meginviðmið útilokar nefndin ekki með öllu að einstök tilfelli geti kallað á einhverja álagspunkta en slíkir punktar hafa verið fáir og varða óverulegar fjárhæðir auðvitað getur verið um einhverjar kostnaðargreiðslur utan heildarlauna manna sem varða þá útlagðan kostnað eða aðra slíka hluti en á er skilningur meiri hluta nefndarinnar að þetta sé viðmiðið og meginreglan sem kjararáð á að hafa til hliðsjónar í sínum ákvörðunum og gerir engar tillögur um breytingar á milli umræðna þar um en sjónarmið voru bæði um það að ganga ekki lengra í því að takmarka þetta við dagvinnulaun heldur heildargreiðslur í ljósi aðstæðna er ekki talið tilefni til að ganga svo langt og hins vegar að skemmra ætti að ganga í því að setja ekki þetta viðmið um að forsætisráðherra eigi í prinsippinu að vera hæst launaði yfirmaðurinn í ríkiskerfinu undirmenn hans eigi ekki að vera á hærri launum hærri en hann hefur